Pentru reducerea cu 20 a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, rezultate semnificative pot fi obținute dacă se investește în măsuri privind creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor și al transporturilor. Atunci când a fost adoptată Directiva privind calitatea carburanților folosiți în transport am avut ample dezbateri. Industria constructoare de mașini considera atunci că, pentru a crește cota din carburant provenind din biocarburanți, era nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru proiectarea și construcția de noi motoare capabile să suporte o presiune mărită a vaporilor. Textul final al Directivei obligă, însă, atât producătorii de autovehicule, cât și producătorii de carburant, să investească în reducerea emisiilor poluante și în creșterea calității carburanților. Consider că, pentru a reduce emisiile poluante generate de sectorul transporturilor, Uniunea Europeană ar trebui să investească cu prioritate în dezvoltarea unei rețele electrice inteligente la nivel paneuropean, capabilă să preia energia produsă la nivel local și regional din surse de energie regenerabile și care să fie integrată în infrastructura necesară pentru utilizarea vehiculelor electrice.